Tento systém podle mě tak, jak byl navržen, a tak, jak došlo k jeho schválení, pomůže k tomu, aby Evropa byla poměrně stabilní a silný přístav.

Proto jsem tuto zprávu podpořil a myslím si, že to je dobrý krok k zajištění bezpečnosti občanů Evropské unie.